Auch ich wäre skeptisch, ein Geschäft in einem anderen Land abzuschließen, wenn ich im Streitfall einen zeit und kostenintensiven Prozess anstrengen müsste. Das gilt besonders für den wachsenden Online Handel.

Streitbeilegungsstellen im Bereich der elektronischen Geschäfte könnten hier durchaus Abhilfe schaffen.